Monsieur le Président, effectivement, la situation ne cesse de se détériorer aux Philippines.

Duterte veut appliquer, au nom de l'État, les méthodes qui furent les siennes lorsqu'il était maire de Davao et que Mme de Lima a justement dénoncées.

Elle vient d'être arrêtée, sans doute sur la base d'un dossier fabriqué de toutes pièces. Défenseurs des droits de l'homme, journalistes, notamment, sont a minima l'objet de menaces d'intimidation. Le président Duterte a même ouvertement menacé de mort certains d'entre eux.